C'est quelque chose qui se construit pendant toute la carrière, je dirais même avant la carrière. C'est un peu ce qui nous est attribué comme rôle traditionnel de femme, déjà au moment où nous choisissons nos études parce qu'on voit, par exemple, que moins vous êtes qualifiée plus l'écart des pensions est important et donc il y a déjà cette discrimination qui s'opère. Il y a, vous l'avez dit, la discrimination à l'emploi dès l'entrée sur le marché de l'emploi, il y a la question du temps partiel, qui est non compensé au moment du calcul de la pension, il y a les carrières, qui sont liées à la maternité avec les congés de maternité, mais également les congés parentaux qui ne sont pas accessibles de la même manière pour les hommes, et il y a donc ces inégalités. Il y a les difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle, qui demandent de se retirer du marché de l'emploi. Il y a aussi les secteurs féminins qu'on appelle les secteurs pauvres. On a parlé de l'écart salarial, mais il y a aussi le fait que dans des secteurs féminins, il n'y a pas de deuxième et de troisième piliers de pension qui sont constitués et donc tout cela effectivement aboutit à une situation où il y a un appauvrissement des femmes. Vous avez évoqué un certain nombre de pistes, j'en donnerai d'autres, qui ont d'ailleurs été votées par ce Parlement dans le cadre du plan égalité qui a été réalisé par Mme Noichl. Je reviendrai sur le congé de paternité et maternité parental, qui doivent être des congés payés, les services aux familles, qui doivent être des services adaptés, et aussi un premier pilier de pension qui doit être correctement alimenté.